Das stammt zwar ein bisschen aus der materialistischen Philosophie, aber da gibt es so einen Spruch Freiheit ist die Einsicht in die Notwendigkeit. Gerade im Haushalt zeigt das so ein klein wenig die politischen Freiheitsgrade, die wir haben, denn Grundrechenarten sind da oftmals nicht besonders sexy.

Man kann zwar streiten da gibt es langen Streit ob das alles sinnvoll ist, was wir machen, aber was wir tun, machen wir fälschungssicher, hätte ich fast gesagt.

Und wir sind auch mal dankbar, dass wir die zugesagten Mittel dann auch bekommen. Wir haben noch Reserven, und die Reserven betreffen die Entbürokratisierung, die Vorschläge liegen auch auf dem Tisch, und genau an der Stelle, würde ich sagen, können wir weiter verhandeln.